Európában a római jog óta alapelv a visszamenőleges hatály tilalma. A magyar kormány az elmúlt másfél évben számos alkalommal megsértette ezt az elvet. Tavaly visszamenőlegesen módosította az állampolgárok nyugdíj takarékossági szerződését. Az elmúlt héten a korkedvezményes nyugdíjazást szüntette meg visszamenőleges hatállyal, ami több mint 300000 embert sújtott bányászokat, katonákat, rendvédelmi dolgozókat. Most ismét visszamenőleges hatállyal készül törvényt hozni a tavaly elfogadott, az Európai Parlament által bírált alkotmány átmeneti rendelkezéseiről. Ezúttal a Magyar Szocialista Pártot akarja felelőssé tenni az elmúlt rendszer bűneiért visszamenőleges hatállyal.

Ezt nem tűrheti sem az Európai Parlament, sem az Európai Bizottság, sem Viviane Reding alapjogi biztos.